Dacă nu se va întreprinde nimic până la expirarea sistemului de cote în 2015, valorile mari ale cotelor vor împiedica fermierii mai productivi să beneficieze de noi oportunități, pe când cei mai puțin productivi din zone defavorizate, mai ales zone montane, s ar confrunta cu mari dificultăți datorate unei scăderi semnificative de prețuri în urma eliminării drastice a sistemului de cote. În această situație apare firesc întrebarea dacă și ce fel de măsuri ar trebui luate pentru a fi asigurată o trecere lentă spre o politică de piață în sectorul lactate, înainte de expirarea, la 31 martie 2015, a sistemului de cote de lapte. Are pregătite Comisia instrumente de politică a sectorului lactate, care să faciliteze această tranziție? Pentru că este clar faptul că, înainte de a lua anumite decizii, trebuie să evaluăm impactul acestora în acest sector.